Signor Presidente, onorevoli colleghi, i veloci e drastici cambiamenti che l'Europa si trova ad affrontare, dai flussi migratori alle nuove sfide energetiche ed ambientali, richiedono che anche i programmi di ricerca vengano in qualche modo aggiornati e rafforzati. Horizon 2020 è il principale programma di ricerca a livello mondiale, con tutto ciò che ne consegue in termini di complessità d'attuazione, rilevanza strategica degli obiettivi e necessità di attenzione politica. È fondamentale investire sempre maggiori risorse di bilancio, così come è necessario favorire forme di sinergia con altri programmi europei ed altre fonti di finanziamento e continuare a dare priorità all'innovazione del tessuto industriale. Questa relazione è di fatto uno stimolo per la Commissione in vista della revisione intermedia di Horizon 2020. Oltre agli adattamenti che devono essere introdotti per rispondere alle nuove sfide, è necessario rafforzare la struttura e le fondamenta del programma e puntare ad un'attuazione più trasparente, chiara e semplificata, ad una minore frammentazione, come pure al monitoraggio ex post e alla misurazione dell'impatto dei finanziamenti pubblici.